Kolegovia, nič sa nezmenilo. Podľa správy o pokroku v boji proti obchodovaniu s ľuďmi väčšina registrovaných obetí obchodovania pochádza z Rumunska, Bulharska, Maďarska a Poľska. Alebo inak, z piatich európskych krajín, ktorých občania sa najčastejšie stávajú korisťou obchodníkov s ľuďmi, až štyri patria medzi takzvané nové členské štáty. Obchodovaniu s ľuďmi sa darí tam, kde je veľká chudoba a málo príležitostí. Kým budú v Európskej únii existovať priepastné ekonomické rozdiely medzi štátmi a regiónmi, dovtedy budú existovať dve Európy. Ak dnes voláme po zjednotení, myslime na to, že skutočná jednota nevzniká strhnutím hraničných plotov. Rodí sa v solidarite a rešpekte k dôstojnosti každého človeka a v spoločnom boji proti extrémnej chudobe bez ohľadu na hranice.